Voorzitter, hoe verhoudt de inspanning van de Europese Commissie voor dit mondiaal pact zich eigenlijk met de interne Europese wetten over de opvang van vluchtelingen en migranten?

Het pact erkent dat migratie een fenomeen is van alle tijden en stelt dat alles op alles gezet moet worden om legale migratie mogelijk te maken. Maar er is nog geen idee van een voorstel van de Europese Commissie voor een wet om migranten in Europa toegang te geven, ook tot lager betaald en lager geschoold werk.

Terwijl we weten dat in Zuid Europa de oogst van het land gehaald wordt door migranten zonder papieren en daar is uitbuiting aan de orde van de dag.

Dat klinkt logisch, want kinderen horen niet in een gevangenis, maar ook hier in dit Parlement durft men het niet hardop te zeggen Europese landen sluiten kinderen op. Vluchtelingenkinderen die wachten op asiel of worden uitgezet, worden systematisch opgesloten. Of hulp aan migranten, iemand iets te eten geven, iemand een lift aanbieden, iemand uit zee redden, dat zijn allemaal normale, menselijke, humane acties. Dat mag je niet strafbaar stellen, dat zegt ook onze resolutie. Maar er zijn Europese lidstaten die hun eigen burgers die vluchtelingen een lift gaven, aangeklaagd hebben en vervolgen. Er ligt een Spaans reddingsschip in Italië aan de ketting omdat het mensen uit zee redde van een verdrinkingsdood. Dit zijn drie voorbeelden die laten zien dat Europese lidstaten in New York wellicht heel humane taal uitslaan, maar thuis gewoon verder gaan met business as usual koste wat het kost migranten weren.